Paní předsedající, projednáváme tady tuto zprávu proto, že Evropská unie oprávněně nepřiznala Číně v loňském prosinci statut tržní ekonomiky, na to máme právo, máme právo bránit svojí ekonomiku před nekalou konkurencí.

Jedno riziko samozřejmě je, že Evropská komise reagovala opožděně. Dnes už je to skoro rok, co jsme tuto věc řešili, a to už tady bylo řečeno. Druhá věc, která je možná ještě závažnější, je, že my nevíme, jak dopadne řízení proti Evropské komisi u Světové obchodní organizace, protože Čína logicky ze svého pohledu napadla jak to naše rozhodnutí nepřiznat jí statut tržní ekonomiky, tak i naše rozhodnutí o této nové metodice výpočtu. Čili já, paní komisařko, samozřejmě po Vás nechci, abyste mi tady říkala, jestli Evropská komise má nebo nemá nějaký plán B. Já věřím, že ho má, a věřím, že i v případě, že by to pro nás nedopadlo ve Světové obchodní organizaci dobře, tak budete schopni i dál chránit zájmy evropské ekonomiky.